Signor Presidente, onorevoli colleghi, rubo solo un minuto del tempo di quest'Aula, dai voti, perché più fonti giornalistiche confermano che in Cecenia è ripresa una repressione durissima contro la popolazione omosessuale decine di arresti, molte torture e tre morti sono stati identificati, per colpa di un regime che tende a reprimere queste persone soltanto perché sono omosessuali. Questa Europa non può essere soltanto economia e finanza.

Dobbiamo chiedere fortemente alla Federazione Russa di aprire un'inchiesta su quanto sta avvenendo in Cecenia, perché non è tollerabile che delle persone vengano uccise da un regime perché omosessuali.